Vážená paní předsedkyně Rady, vážená paní komisařko, kolegové, Evropská rada je nesporně důležitým orgánem, proto by měla řešit zásadní otázky.

Překvapuje mě řada nesmyslných vystoupení, která ukazují nedostatek znalosti, a dokonce hloupě směšují do podivného guláše revanšistické požadavky s extrémně liberalistickými postupy. Evropská rada by měla tyto hlasy rázně odmítnout a zároveň dát jasný signál, že opravdu primárním zájmem je znovu rozjet průmysl a řešit kritickou situaci zemědělců. Pokud místo toho nastoupí škrty v sociální oblasti, úlevy bankám a těm nejbohatším, nelze očekávat, zejména při trvání na abstraktních kritériích finanční stability, žádný pozitivní impuls. Závěrem chci vzkázat všem, kteří se zoufale bránili potvrzení Lisabonské smlouvy referendem zaměťte si před vlastním prahem, a když klady této smlouvy neumíte vysvětlit vlastním občanům, nepoučujte jiné.